Señora Presidenta, señor Comisario, quiero empezar mi intervención dando las gracias a los ponentes alternativos de los grupos por su cooperación tan necesaria para este informe, que contiene básicamente dos partes una dedicada a las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos y otra con una perspectiva que abarca toda la cuenca atlántica, incluida su dimensión Sur. El segundo mandato del Presidente Obama debería aprovecharse para reforzar las ya importantísimas relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos cuando tanto se habla, además, de un giro de Washington hacia el Pacífico. El informe pide la pronta celebración de la cumbre anual pendiente —me gustaría que esta no se retrasara—. Pero, en todo caso, las negociaciones del acuerdo de comercio e inversión supondrán una importante revitalización de la relación bilateral. Es una oportunidad histórica, además de ser particularmente oportuna, para favorecer el crecimiento y el empleo en una etapa de crisis. Por otra parte, su proyección global va más allá de su significado bilateral. El informe hace también un llamamiento a una coordinación estrecha entre la Unión Europea y los Estados Unidos respecto de una serie de cuestiones globales y regionales de especial relevancia la Primavera árabe, Siria, Afganistán, el ascenso de China, Rusia, etc. En este sentido, también apoya la creación de un Consejo Político Transatlántico como órgano de diálogo y coordinación de la política exterior de ambos actores y subraya, igualmente, la relevancia del Diálogo Transatlántico de Legisladores.

La segunda parte del informe contiene una perspectiva atlántica más amplia.

Por consiguiente, debería haber una mayor cooperación entre ellos para gestionar esa problemática cada vez más común. Creo que la atención que actualmente recibe la región Asia Pacífico ha sido un estímulo para que think tanks algunos Gobiernos y la propia Comisión Europea estén reflexionando sobre la conveniencia de promover esa cooperación atlántica más amplia. Y hay un hecho nuevo, además la penetración creciente de China en América Latina y en África. El informe propone en este punto que la Unión Europea y los Estados Unidos —dos actores clave— estudien esa perspectiva de cooperación atlántica global, al tiempo que la exploran con los demás países del Atlántico, es decir, en primer lugar con América Latina y Caribe, una región con estrechos lazos con la Unión y con los Estados Unidos también podríamos extender esa cooperación a los países africanos de la orilla atlántica. Dada, además, la extensa red de acuerdos comerciales que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos tienen o van a tener próximamente con varios países americanos, caso de prosperar la negociación del acuerdo de comercio e inversión, en el futuro habría un enorme espacio económico triangular entre la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y varios países de Centroamérica y Sudamérica. Además, la cooperación triangular tendría especial interés en otras materias cambio climático, desarrollo, cuestiones de seguridad, gobernanza global, reforma de las Naciones Unidas, energía, desarme, piratería, narcotráfico y un largo etcétera. Las organizaciones de integración y cooperación latinoamericanas serían los instrumentos a través de los cuales podría efectuarse con esos países ese diálogo y cooperación triangulares CELAC, Unasur, SICA, Caricom, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico y Mercosur. Además, hay que tener en cuenta a los países africanos de la orilla atlántica con ellos, a través de organizaciones como la Cedeao o la Unión Africana, resultaría de interés esa cooperación atlántica global en varias de las materias mencionadas.